Regimurile care încalcă regulile democratice consideră întotdeauna libertatea de exprimare și presa un dușman mai mare decât opoziția politică și încearcă în fel și chip să o reducă la tăcere.

În propria mea țară, România, presa nu mai este considerată un watchdog al acțiunii guvernului și societății, ci o vulnerabilitate. Un președinte și un guvern care detestă vocile critice au decis că presa și campaniile, care ar putea contribui la scăderea credibilității instituțiilor publice, reprezintă vulnerabilități ale siguranței naționale. Așadar, dacă niște jurnaliști ar dezvălui că la un minister, să zicem al sportului, sau al turismului, ministrul și a bătut joc de banii publici, cheltuindu i iresponsabil sau chiar culpabil, asta ar putea să ducă la slăbirea credibilității ministerului, implicit a guvernului și a siguranței naționale a țării. Ca să nu fie acuzată, presa ar trebui să nu mai critice niciodată o instituție publică, ci să tacă. Mai contează Convenția Europeană a Drepturilor Omului? Mai contează Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene? Ei bine, contează și e timpul ca astfel de practici de intimidare a presei să înceteze, iar Comisia Europeană să se comporte ca un adevărat gardian al drepturilor și principiilor pe care este clădită Uniunea Europeană.